Nous demandons un débat avec résolution car nous souhaitons protéger les investissements européens dans les pays tiers et, plus particulièrement, réagir à la décision unilatérale et arbitraire des autorités argentines.